Señor Presidente, la libertad religiosa está reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Egipto es Parte en el Pacto desde 1982. Conocemos, además, la relevancia de la libertad de manifestación y de expresión. La gravedad de lo ocurrido el domingo en El Cairo reside en que se ha reprimido con una fuerza desproporcionada a unos manifestantes que forman parte de una minoría que reclamaba la protección de su libertad de religión. Es necesaria una investigación rigurosa de lo ocurrido y castigar a los culpables, como muy bien ha dicho el señor Pöttering. La libertad de religión debe ser protegida y hecha respetar por los Estados, como reclamaba este Parlamento en su Resolución del pasado 20 de enero, señora Ashton. Queremos un Egipto de libertad, justicia y paz, un Egipto alejado de hechos como los ocurridos. Además, Egipto es un gran país, líder en el mundo árabe lo que ocurre allí tiene una repercusión enorme. Los acontecimientos del domingo no pueden repetirse. Egipto debe ser un ejemplo de tolerancia y concordia, no de violencia y de violación de libertades. La Unión debe prestar la máxima atención al respeto de las libertades en los procesos de cambio en el mundo árabe que queremos favorecer y acompañar. En los últimos meses, dirigentes religiosos cristianos y también representantes de la sociedad civil de algunos de estos países me transmitieron su preocupación por la situación de la libertad religiosa en sus países. Señora Ashton, a mí me gustaría que nos informara sobre qué medidas va a proponer para reforzar la acción de la Unión Europea en este campo, como ya le pidió a usted el Consejo de Asuntos Exteriores el pasado mes de febrero.